Hoy desarrollo rima con despoblación, falta de gestión preventiva y de ordenación del territorio, y la Península Ibérica está sufriendo ahora mismo la peor sequía de los últimos veinte años ¿Qué

Dediquemos más medios a las fiscalías de medio ambiente para que quienes prenden fuego al monte puedan ser identificados y condenados. Prioricemos las inversiones en zonas de alto riesgo de incendio y una mayor prevención a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Recuperemos los presupuestos anteriores a la crisis, porque, guste o no, tendremos que ampliar la campaña de alto riesgo y el operativo contra incendios a todo el año. Prohibamos los eucaliptos y otras especies inflamables en el entorno de núcleos y ciudades para reducir el riesgo para las poblaciones locales. Pongamos en marcha una política de gestión del paisaje a través de quemas prescritas, explotación forestal sostenible o ganadería extensiva. Aprobemos, por fin, en España una ley de cambio climático, a la altura del reto del cambio climático. Tengamos más ambición en la Unión Europea y establezcamos una política de prevención de incendios forestales que prepare los montes al contexto del cambio climático. De hecho, apostemos por un mundo rural y unos montes diversos y ecológicos con empleo, riqueza y vida.